Seveda ta normativ obstaja, reče mu reče se mu šest ur pa pol dela, po kolektivni pogodbi in takrat mora pač pregledati določeno število pacientov, narediti določeno število operacij, vendar pa se to bolj slabše preverja pri nekaterih bolnišnicah ali pa sploh ne. To je pa, to pa je problem in ta, problem sem zdaj začel reševati z zahtevo, z zahtevo bolnišnicam, koliko posamezni zdravnik v resnici naredi v bolnišnicah. Na primarnem zdravstvenem, varstvu in ambulantni specialistiki si so ti podatki zelo točni in jih imamo in jih lahko v vsakem trenutku pogledamo in lahko rečem, da so vsi zdravniki primerno obremenjeni. V bolnišnicah so pa so pa odstopanja in to je ena izmed tistih rezerv, če se spomni, samo ko sem govoril, če bomo enakomerno organizirali in sprostili delo, bojo bojo se bomo skrajšali čakalne dobe. Vendar vsi od nas želimo veliko zaslužiti in ljudi vleče tja, kjer lahko veliko zaslužijo, in dokler tega v javnem sektorju plačilo po delu ne bomo omogočili z ustreznimi kontrolnimi mehanizmi v obliki direktorjev nadzornih svetov, ki bojo spremljali, učinkovitost izvajanja take uredbe, tega ne bo. To je pa drugo dejstvo. z danes imate lahko, mladega specializanta, ki je od starejšega specializanta za isto storitev plačan deset razredov manj. Je zakonito, vendar tega bo vleklo v zasebništvo, dokler dokler bo temu tako, in potem je pod vprašanjem cel plačni, sistem v javnem sektorju, ki smo ga kar nekaj časa se pogajali in gradili. In odločitev verjetno še v tem mandatu bo, ali se gremo orientirati v plačilo po delu, kar je za zasebnike popolnoma običajno, v javnem sektorju v so pa določena odstopanja. To je ključni element, ki ga je treba narediti. Vendar smo v preteklih letih, pozabili na direktorje javnih zavodov, nekako smo jih odrivali, bili so nebodigatreba, bili so ministri, ki so rekli, da tega pravzaprav ne rabimo. Potem so se pa potem so smo pa način kadrovanja, ki ga pač imamo, imenovanje skozi vlado, nadzornih svetov skozi vlado, ne, vlada je v bistvu neki nadrejen upravljavski organ vsem, bolnišnicam, dosegli negativno kadrovsko selekcijo, takšno, kot pač smo.